Elle ne visait aucun parti politique plutôt qu'un autre

elle cherchait juste à dévoiler l'ampleur d'un système généralisé de corruption dans une île moins peuplée que certaines villes françaises, où presque chacun peut profiter du système. Aujourd'hui, ce qu'elle avait découvert et ces liens entre politique, gouvernement et corruption apparaissent au grand jour et, pire, son meurtre semble avoir été couvert au plus haut niveau du pouvoir.

il ne devrait pas être possible, dans l'Union européenne, d'acheter une citoyenneté à prix d'or. Nous ne pouvons pas nous contenter de le réprouver en disant certes, c'est immoral, mais c'est légal. Non, cela ne doit plus être légal, et si nous n'y pouvons rien parce que cela relève de la compétence des États, nous devrions tout au moins réfléchir à découpler citoyenneté nationale et citoyenneté européenne dans ces cas spécifiques d'achats de passeports. Une culture entière, à Malte, s'est construite sur l'argent facile, l'accueil d'oligarques, le blanchiment d'argent caché, et cela semble avoir pourri les institutions à la base. Les risques systémiques sont aujourd'hui immenses.

Nous devons remettre en cause le processus global des passeports dorés. Nous devons aussi réaffirmer la nécessité de l'état de droit dans notre démocratie européenne, et c'est le second enseignement de cette histoire tragique. La Commission propose de créer un mécanisme d'état de droit qui comporterait, notamment, un rapport annuel sur l'état de droit dans chaque État membre.

Aujourd'hui, au niveau du Conseil, au niveau de la Commission et depuis une décennie, ce sont les règles budgétaires et les contrôles monétaires qui sont les seules vraies exigences que nous avons à l'égard des États membres. Il est temps que l'état de droit soit aussi important à nos yeux que les ajustements structurels des États membres. Nous attendons donc du Conseil et de la Commission le même courage sur cette question et la même détermination que les journalistes d'investigation et les défenseurs des droits de l'homme, partout en Europe.